Señor presidente, dos billones de dólares al año se blanquean en el mundo, y Europa es un grandísimo agujero negro.

Las medidas que ha presentado la Comisión son un paso adelante dotar de más competencias a la ABE y, en la revisión de la Directiva sobre requerimientos de capital, que la supervisión en materia de requerimientos de capital se vincule también a la lucha contra el blanqueo, pero debemos ir mucho más allá. Y es muy importante tener, efectivamente, una agencia especializada que investigue, que recaude información, que se coordine con los servicios secretos para poder combatir este fenómeno, como lo es también que vayamos hasta el final y controlemos también no solo el sector financiero, sino también otras actividades que tienen que ver con el blanqueo los contables, los despachos de abogados, etcétera, etcétera. Y, finalmente, hay que dotar de más recursos a la ABE y a la propia Comisión para poder afrontar este problema.